Laat ik eerst zeggen dat ik het helemaal eens ben met collega Pirinski en dat ik het jammer vind dat we ook als Parlement altijd de mond vol hebben van sociaal Europa, van een voor het sociale Europa, maar dat we altijd de debatten daarover op het einde van de dag laten plaatsvinden. Ik weet dat mevrouw Thyssen niet over de agenda van het Parlement gaat, maar het zou goed zijn om daar samen misschien eens een goede discussie over te hebben.

Net als veel collega's hier vind ik het jammer dat wij vandaag niet over concrete voorstellen spreken, maar ik kan me zo voorstellen dat u dat zelf ook jammer vindt. Ik heb in ieder geval alle begrip voor de externe factoren die het moeilijk maken om dit pakket deze week al te presenteren. Wij kijken er echter naar uit om het zo snel mogelijk te doen.

Wij moeten ervoor zorgen dat zeker voor burgers in de grensstreken de dagelijkse realiteit van over grenzen heen functioneren ook echt een toegevoegde waarde biedt. Als wij het niet voor elkaar kunnen krijgen om dat voor mensen in grensstreken te realiseren, dan wordt het heel moeilijk om een draagvlak te vinden binnen Europa om de grote uitdagingen aan te pakken.